fara með þetta mál fyrir dómstólana að því er varðar alþjóðagjaldeyrissjóðinn hann er þá annarrar skoðunar en hann

íslensk stjórnvöld að standa í stífum lögfræðilegum túlkunum eða að halda því til streitu að fara með málið fyrir dómstólana nú leggur háttvirtur þingmaður til að málið fari fyrir dómstólana og þess vegna legg ég fyrir hann eftirfarandi spurningar hvað áhrif telur háttvirtur þingmaður að það ef við förum hans leið að fara með málið fyrir dómstólana hvaða áhrif það mundi hafa á til dæmis gjaldeyrisforðann hvert getum við sótt lán til þess að styrkja gjaldeyrisforðann og hvaða áhrif hefur það ef við getum ekki styrkt gjaldeyrisforðann ég nefndi til dæmis á gjaldeyrishöftin á gengismálin á endurreisn bankakerfisins á það að koma atvinnuvegunum í gang háttvirtur þingmaður verður að segja okkur hvaða leið hann vill fara ef hann vill vísa bara málum hér til dómstólanna hvernig á tryggingasjóðurinn að fara með það stóra lán sem fellur á hann hér eftir nokkra daga ef leið háttvirtur háttvirts þingmanns verður farin að fara með málið fyrir dómstólana eins og við vitum mun það taka töluvert langan tíma ef á að fara með þetta mál fyrir dómstólana þess vegna vil ég endilega fá það fram hér í þessari umræðu hvaða leiðir aðrar háttvirtur þingmaður sér í stöðunni vegna þess að við viljum hlusta auðvitað á allar hugmyndir sem við teljum þess virði að séu þá skoðaðar í staðinn fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn vegna þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn getur farið ef